virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um aukna samvinnu milli vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra

vestnorræna ráðsins umsagnir bárust um málið frá farmanna og fiskimannasambandi íslands hafrannsóknastofnuninni landssambandi íslenskra útvegsmanna og háskólanum á akureyri auk þess sem álit barst frá sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd alþingis með tillögunni er lagt til að alþingi skori á ríkisstjórnina að gera samkomulag við landsstjórnir færeyja og grænlands um að koma á reglubundinni samvinnu milli landanna um stofnstærðarrannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra frekari samræmingu rannsóknaraðferða og skilvirkari upplýsingagjöf um útbreiðslu fiskstofna og sjávarspendýra með ályktun númer fimm tvö þúsund og sjö sem samþykkt var á ársfundi vestnorræna ráðsins tuttugasta og þriðja ágúst tvö þúsund og sjö samþykkti ráðið að beina þessari áskorun til ríkisstjórna íslands færeyja og grænlands nefndin telur aukið samstarf á sviði fiskirannsókna vestnorrænu þjóðanna æskilegt þar sem löndin eiga afkomu sína að miklu leyti undir sjávarútvegi og leggur til að tillagan verði samþykkt bjarni benediktsson og guðfinna s bjarnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir álitið rita árni páll árnason varaformaður steingrímur j sigfússon ásta r jóhannesdóttir siv friðleifsdóttir lúðvík bergvinsson kristinn h gunnarsson og björk guðjónsdóttir